Paní předsedající, já bych se chtěl věnovat ve své minutě budoucnosti kohezních fondů, protože to považuji za mimořádně důležité téma. Evropská komise bude v následujícím měsíci předkládat návrh budoucnosti právě kohezní politiky. Na to čekají státy, regiony, samozřejmě veškeří příjemci této podpory. Já bych byl velmi rád, kdyby kohezní politika disponovala, i přes výzvy, jakými jsou brexit nebo nové výzvy obranného společenství, dostatečnými prostředky právě na pomoc rozvoji chudých regionů, protože zaměřit se na snižování rozdílu mezi regiony, to je myslím, že tou hlavní páteřní silou

Mělo by zůstat určitě i plnění tematických cílů, ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby Komise rovněž vyslyšela i volání z členských států týkající se jejich potřeb.